Europa es un proyecto político basado en el estado de Derecho y en el imperio de la ley. Es una comunidad de valores, de la que España forma parte.

Usted es un prófugo de la justicia, que atentó contra el estado de Derecho y robó dinero público.

Se le va a aplicar la ley. Inmunidad no es impunidad y nadie en esta Cámara está por encima de la ley.